Chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdawcy Alejo Vidala Quadrasa, który rok temu stanął przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem przygotowania sprawozdania poświęconego kwestiom bezpieczeństwa energetycznego w zakresie zapewnienia dostaw gazu do Unii Europejskiej.

Jak słyszeliśmy tutaj, sprawozdawca powiedział, że jest to akt prawny będący odpowiedzią na rzeczywisty problem, w obliczu którego stoi Unia Europejska.

Obecnie Polska stała się polem bitwy pomiędzy Komisją Europejską a Federacją Rosyjską w odniesieniu do implementacji trzeciego pakietu liberalizującego rynek gazu.

Mam nadzieję, że rozwój sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej spowoduje, że większość państw członkowskich doceni znaczenie oraz wagę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu.